Az utóbbi évek tapasztalatai alapján bátran állíthatjuk, hogy január a gázválságok hónapja. A 2009 es én elején több hétre megszakadt az orosz gázellátás. Tavaly az ukrán orosz viták miatt volt kérdéses, hogy kap e Európa orosz gázt. A helyzet idén sem javult. Januárban egy 9 milliós tagállamban egyik napról a másikra jelentősen csökkent az Oroszország felől érkező gáz mennyisége. képviselőtársaim! Tudjuk a megoldást. Sokszor elhangzott ebben a Házban is, új forrásokra van szükségünk. Az importvezetékek kiépítése azonban úgy tűnik, túl hosszú időt vesz igénybe. Ezért rövid távon arra kell törekedni, hogy megépüljenek legalább a tagállamok közötti összekötő vezetékek. A legjobban kiszolgáltatott Kelet Közép Európa ellátásának biztonságát csak az alternatív beszerzési forrásokkal már ma is rendelkező nyugat európai tagállamokkal való összekapcsolódás teremtheti meg.